für das Parlament gibt es eben gewisse Prioritäten, die es durchzusetzen gilt.

Nicht per Zufall sind die 105 Millionen Minus bei der Türkei entstanden, wo wir große Probleme bei den Menschenrechten, in der Demokratie und in vielen Entwicklungen sehen, aber auf der anderen Seite auch den Hoffnungsschimmer, etwas in die Reserve gesetzt zu haben, um einen Anreiz zu geben, in der Zukunft wieder auf Europa zugehen zu können. Letztlich möchte ich auch den Sozialdemokraten gratulieren, dass es ihnen gemeinsam mit uns gelungen ist, das Jugendbeschäftigungspaket auf 350 Millionen Euro anzuheben. Das ist ein wichtiger Akt der Zukunft, weil wir hier zeigen, dass die Europäische Union die richtigen Prioritäten setzt.